Muszę powiedzieć, że jak słucham tutaj wypowiedzi wielu kolegów, to mam wrażenie, że są to spóźnione żale. Ktoś przez lata karmił tego potwora, którego dzisiaj krytykujemy. Zabójstwo Niemcowa jest tylko kolejną eskalacją w całym ciągu zdarzeń.

na agresję w Gruzji. Przez wiele lat Unia i wiele państw członkowskich żywiły złudzenia co do sytuacji w Rosji, możliwości liberalizacji czy modernizacji Rosji. Wydaje mi się, że gdybyśmy byli w tej Izbie, także w innych instytucjach unijnych, czy też w wielu państwach członkowskich bardziej stanowczy, być może do tej dzisiejszej sytuacji by nie doszło i dzisiaj w zasadzie powinniśmy nie poprzestawać na słowach, tylko zastanowić się nad tym, jakie podejmować rzeczywiście skuteczne działania, żeby sytuację